C'est déjà une première victoire, c'est une vraie rupture en tous les cas avec la culture du secret qui caractérise ce secteur depuis plus de quarante ans maintenant.